Szép élménnyel lettem gazdagabb ma, hiszen a balliberális oldalról hallottam a képviselőtársakat rettenetes módon aggodalmaskodni a magyar és más kelet és közép európai munkások jogai miatt. Addig addig ücsörögtem itt öt éven át a majdnem teljesen üres plenáris teremben, és mondtam, hogy a magyar munkásoknak két lehetőségük van vagy otthon az Önök, nyugat európaiak tulajdonában álló összeszerelő üzemekben 200 euróért dolgoznak, vagy gazdasági menekültként elmennek az Önök országaiba,

Itt voltak, és nyomkodták a gombokat akkor, amikor kialakult ez a gyarmatosító rendszer, kialakult ez a jogfosztottság.